Pane předsedající, pane komisaři, dovolte mi jménem Evropské skupiny konzervativců a reformistů připomenout, že Evropská unie je v první řadě mezinárodní organizací, která vznikla z vůle členských států. A právě suverénní členské státy Evropské unie stanovily práva a povinnosti, zřídily příslušné orgány včetně Evropské rady a vymezily cíle jejich činnosti. S pozdviženým obočím proto vnímám snahu některých kolegů omezovat, kontrolovat či jinak regulovat to, co členské státy dělají a jakým způsobem založenou mezinárodní organizaci řídí. Údiv spatřuji také nad použitým výrazem legislativní loupež, který podle mého názoru nepatří do usnesení Evropského parlamentu. Dámy a pánové, souhlasím s tím, že je potřeba vést intenzivnější dialog mezi orgány Evropské unie, mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a Evropskou radou, ale také s představiteli členských států, stejně jako je potřeba vést dialog se zástupci národních parlamentů, regionálními či obecními zastupiteli. Tento dialog musí být partnerský, nezatížený snahou uplatňovat moc či kontrolu. Souhlasím proto s tezí obsaženou ve zprávě, že by bylo nevhodné interpelovat členy Evropské rady či jiné politiky národních států. Nesouhlasím však s tím, abychom zasahovali do kompetencí členských států. Podle mého názoru musí být kupříkladu zcela věcí členských států, jaké osobnosti navrhnou za členy budoucí Evropské komise.